Madame la présidente, cette semaine marque un tournant dans l'histoire de l'Union européenne avec le départ du Royaume-Uni. Le pire serait de n'en tirer aucune leçon et de continuer comme avant, sans prendre conscience de l'éloignement progressif entre l'Union européenne et les peuples européens. C'est ce défi qui devrait guider votre programme de travail pour l'année 2020 et, pour cela, écoutons directement la voix des citoyens européens. Je voulais vous parler de Léa, que j'ai rencontrée lors d'une action de désobéissance civile sur le climat, qui espère une rupture totale avec le modèle économique qui détruit notre planète. L'ambition d'une loi climatique aurait pu la rassurer, mais quelle sera sa surprise quand elle découvrira que votre pacte vert poursuit le dogme de la croissance à tout prix, sans questionner son impact sur le climat. Léa, comme tous les jeunes mobilisés pour le climat, demande de la cohérence. Imaginez son incompréhension face aux produits issus de l'agro-industrie, qui inondent son supermarché et qui sont financés par la politique agricole commune. Imaginez sa colère, aussi, face à la multitude d'accords de libre-échange que l'Union européenne prévoit encore de signer. À la place, Léa a espéré que l'Union européenne favorise le commerce de produits qui n'ont pas fait 3 fois le tour de la planète avant d'arriver dans son panier.

Votre révision du semestre européen doit donner aux États les leviers financiers pour investir dans la transition écologique. Je voulais aussi vous parler de Marie, infirmière en grève depuis des mois pour défendre nos hôpitaux publics qui se meurent et mobilisée contre la casse de notre système de retraite. Marie, elle, ne comprend pas pourquoi l'Union européenne a encouragé partout en Europe la privatisation de nos services publics et de nos protections sociales. Pierre, lui, travaillait pour l'entreprise Castorama, mais a perdu son boulot, délocalisé en Pologne, car le coût du travail y est moins cher. Pierre est en colère contre cette compétition sociale et ne se contentera pas d'un salaire minimum européen au rabais qui refuse l'harmonisation sociale par le haut. Kevin, aussi, livreur à vélo, a besoin, lui, d'une régulation européenne des plateformes pour que cesse l'exploitation de travailleurs ubérisés. Il est indigné que rien n'ait été fait depuis des années. Léa, Marie, Pierre et Kevin ne comprennent pas non plus pourquoi leurs impôts augmentent alors que les multinationales ont arrêté d'en payer et n'en peuvent plus de voir l'influence des lobbys sur les décideurs européens. Mais j'ai eu beau chercher dans votre programme de travail, aucune trace de l'autorité de contrôle éthique que vous aviez pourtant promise. Entendez ces colères, ces attentes, ces espoirs, aussi, et agissez.